Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'ai moi même interrogé la Commission en juin dernier sur les effets négatifs de la libéralisation des services publics pour les consommateurs en soulignant que de multiples enquêtes ont mis en évidence de graves dysfonctionnements, notamment dans les services postaux, tels que des augmentations de prix, une baisse de qualité du service et un manque de transparence. J'insiste une nouvelle fois pour que la Commission analyse non seulement le marché de l'électricité, comme elle l'a fait au début 2010, mais également les services postaux, afin de déterminer dans quelle mesure les consommateurs bénéficient réellement d'un marché libéralisé en termes de choix, de prix, de qualité, sans oublier l'analyse de la qualité de l'emploi au sein des services postaux. Car il ne s'agit plus de faire de grandes déclarations sur les bienfaits de la libéralisation. Il est plus que temps, désormais, de juger sur pièces avant de franchir de nouvelles étapes afin d'éviter de renouveler, pour les services postaux, les graves erreurs commises déjà dans les autres secteurs libéralisés. Je prends acte de la mise sur pied du groupe de dialogue des utilisateurs mais, comme l'a dit Saïd El Khadraoui avant moi, il faut aller plus loin, nous attendons plus de vous, Monsieur le Commissaire.